Sie haben auch heute wieder betont, dass Ihnen das Daphne Programm oder die Folgeprogramme sehr am Herzen liegen. Ich möchte Ihnen einen weiteren Gedanken mitgeben Jedes Programm, sei es auch noch so gut, benötigt eine Einbettung in eine Strategie. Frau Kommissarin, ich sage es Ihnen heute ganz eindringlich Wir warten auf eine Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter in der EU! Als Berichterstatterin habe ich an vielen Stellen gehört, dass die Kommission eventuell keine Strategie auf den Plan bringen will, dass es zu keinen wirklichen Aktionsplänen kommen soll. Frau Kommissarin, wenn Sie es ernst nehmen und ich möchte auch die ganze Kommission ansprechen wenn die Kommission es ernst nimmt, dass das Thema Gewalt gegen Frauen ein wichtiges Thema in Europa ist und auch die Gleichstellung ein wichtiges Thema in Europa ist, dann brauchen wir eine Strategie zur Gleichstellung der Geschlechter.